Elnök Úr, Coelho úr jelentése, azt gondolom, hogy egy pontos, találó és felelősségteljes látlelet a schengeni térség jelenlegi állapotáról, és ezért külön köszönet illeti a jelentéstevőt. Az egyes tagállamokban megfogalmazódó populista érvelésekkel szemben fontos hangsúlyozni, hogy a schengeni térség védelme érdekében foganasított intézkedések részeként igenis megerősítésre került az Európai Unió külső határainak a védelme, és a megfelelő adatbázisokon alapuló ellenőrzések bevezetése.

Messzemenően egyetértek a jelentéstevővel abban a tekintetben, hogy a schengeni kódexnek a módosítása nem jelenthet további lehetőséget a belső határellenőrzések fenntartására. Kell reagálni az új kihívásokra, de ez a reakció nem vezethet a schengeni térségen belüli szabad mozgás korlátozásához, és még kevésbé az olyan szélsőséges tervekhez, mint valamely ország határainak a lezárása, vagy az azzal való fenyegetőzés. Abban is egyetértek a jelentéstevővel, hogy a schengeni rendszer, a schengeni térség jelenlegi rendszere nem a térség struktúrájával és szabályaival kapcsolatos problémák, hanem elsősorban a közös európai menekültügyi rendszer hiányosságai miatt alakult így. Ezért további elzárkózás helyett a menekültek és bevándorlók számára legális utakat kell teremteni, és a Tanácsnak pedig el kell szánnia magát arra, hogy tárgyalásokat kezdjen a dublini rendelettel kapcsolatban, és hagyja végre jóvá az új Európai Menekültügyi Ügynökséget.